Mais j'y croirai quand nous quitterons enfin l'OTAN, dont l'existence ne se justifie plus. J'y croirai surtout quand vous renoncerez au libre échange négocié avec le monde entier pour revenir au principe de réciprocité inclus dans la charte de La Havane de

Bullmann et d'autres orateurs nous parlent des femmes enceintes et des enfants qui errent sur un bateau en Méditerranée ce n'est pas M. Salvini qui est responsable de cette situation, ce sont plutôt les propos de Mme Merkel et les vôtres qui les incitent à risquer leur vie. Quant au discours sur les droits de l'homme, j'y croirai quand les vrais réfugiés politiques, comme Edward Snowden ou Julian Assange, seront bienvenus dans l'Union européenne.